Il est vrai qu'aujourd'hui, avec ce rapport, c'est une forme d'aboutissement d'un combat qu'ont mené depuis longtemps de nombreuses et de nombreux députés européens qui avaient perçu que le fait de ne pas maîtriser nos recettes était une anomalie démocratique qu'il fallait réparer.

Ce rapport dit qu'il est temps que le Parlement et que l'Union européenne aient des ressources propres, mais il dit surtout qu'il est temps que nous ayons des ressources justes.

C'est la taxe sur les transactions financières, c'est la taxe sur les GAFAM et c'est aussi une fiscalité à nos frontières, justement pour protéger les entreprises de nos territoires qui font l'effort d'être mieux disantes en matière sociale et environnementale. Mes chers amis, si nous voulons pouvoir sortir de cette crise, nous devons mettre en place cette fiscalité juste.

Fernandes, reflètent cette volonté du Parlement et je le dis très tranquillement il n'y aura pas de chantage. Nous n'accepterons pas que le Conseil nous mette devant le fait accompli, nous voulons cette fiscalité juste. J'ajoute, pour les pays qui seraient pressés et ils ont raison d'avoir les recettes du plan de relance, que la fiscalité juste d'aujourd'hui, les ressources propres d'aujourd'hui, ce sont les solidarités de demain.